Señor Presidente, señor Comisario, yo no puedo recibir más que muy positivamente la Comunicación que hoy estamos aquí debatiendo. Pero me gustaría que se tradujese en hechos, y en hechos ambiciosos, pues es obvio que necesitamos un nuevo modelo energético, descentralizado y sostenible. Y digo que se traduzca en hechos porque hasta ahora la Comisión no lo ha dejado claro cuando ha reducido los objetivos en energías renovables o en eficiencia energética o ha paralizado Directivas como la de la calidad del aire o la economía circular. Pero, no obstante, sigo diciendo, y reitero, que lo recibo de forma muy positiva y optimista.